fundi er fram haldið forseti vill segja af gefnu tilefni á þessum þingfundi að mikið hefur skort á að fundurinn hafi farið fram í samræmi við góðar þingvenjur þetta ber mjög að harma atvik í þingsalnum og orðfæri sem ekki á að heyrast hér hafa sett slæman svip á þingstarfið

að sýna háttvísi í hvívetna og gæta þess að trufla ekki aðra þingmenn með óviðurkvæmilegum hætti

beindi því til forseta að kveða upp eða tjá sig um með hvaða hætti fara skuli með skýrslur sem vísað er til nefndar og spurði hvort skylt sé að gefa út nefndarálit svo er ekki það er hins vegar á valdi nefndarinnar að ákveða það og þegar nefnd hefur hafið störf metur hún með hvaða hætti afgreiðsla mála fer fram